Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Recht ist wenn Sie erlauben, dass ich das so poetisch formuliere bei diesem scheinbar trockenen Gegenstand vielleicht die wertvollste Substanz, aus der diese Gemeinschaft gewoben ist und in der wir sie gestalten.

Recht regelt die Verhältnisse zwischen Menschen und Institutionen, schützt die Freiheit, schützt die Demokratie, schützt die Solidarität, aber Recht muss man eben auch bekommen. Recht muss auch dort, wo nötig, hergestellt werden, im Zweifel durch einen Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof leidet unter immer größeren Fallzahlen. Das ist bei der Ausweitung des Gemeinschaftsrechts gar kein Wunder. Das Parlament hat sich dem Ruf nach einer Erhöhung der Richterzahl nicht verschlossen. Wir haben sehr sinnvolle Vorschläge gemacht, wie die Fallzahlen reduziert, die Richterzahl erhöht und die Arbeitsweise des Gerichts verbessert werden kann. Die Vorschläge sind von den Kolleginnen und Kollegen schon dargestellt worden. Eines aber ist mir wirklich unbegreiflich, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen Das Parlament reagiert auf diesen Ruf, nimmt ernst, was Bürger und was die Richter sagen, wir arbeiten eine Lösung aus, wir erarbeiten sie im Trilog mit Rat und Kommission, kommen zu einer Einigung, und am Ende passiert nichts, überhaupt nichts.

Weil die Mitgliedstaaten sich nicht einigen können, wie sie die Richter benennen. Das, finde ich, ist unerträglich in diesem gemeinsamen Europa!